Aber Unfälle gibt es nicht nur auf Ölplattformen, sondern auch Kernkraftwerke sind vor Zwischenfällen und Unfällen nicht gefeit. Es existiert im Österreichischen ein Sager, der heißt Muss immer erst was passieren, bevor was passiert? Auf Deutsch Muss es immer erst eine Katastrophe geben, bevor wir daraus lernen? Diese Ölkatastrophe sollte uns aber zu denken geben, ob nicht auch der Ausstieg aus der Kernkraft für Europa ein Weg in die Zukunft wäre.